Cette phrase d'une ONG européenne résume le sommet de mars dernier.

On refoule sans réel examen individuel, y compris des Syriens, vers un pays où ce Parlement dénonce les violations des droits de l'homme, des migrants qui n'auraient pas besoin de protection internationale, des hommes et de plus en plus de femmes et d'enfants.

Le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des migrants nous dit que l'accord, plutôt que de sauver des vies, va les mettre en danger. Le HCR considère que cet accord est contraire au droit international et refuse de participer à sa mise en œuvre, comme nombre d'ONG, et vous osez parler de respect de la dignité humaine. Que dire de plus sinon que j'ai honte, honte d'être Européenne, et de voir des valeurs telles que le droit d'asile foulées aux pieds parce que les dirigeants européens refusent d'affronter l'opinion publique. C'est ainsi que l'on alimente le populisme. Les réalistes sont ceux qui regardent le monde tel qu'il est et cherchent des solutions concrètes oui, comme les voies légales, oui, comme un vrai droit d'asile européen et qui ne laissent pas mourir des gens en Méditerranée.

Elle doit faire preuve de solidarité à la hauteur de la crise humanitaire que traverse notre planète.